medidas más contundentes contra la corrupción urbanística y una apuesta decidida por implementar las políticas contra la emergencia climática. No esperemos a la próxima catástrofe para actuar.